Señor Presidente, he pedido la palabra para una cuestión de orden. Este Parlamento tiene un compromiso indeclinable e inderogable con la causa de los derechos humanos. El señor Schulz nos ha hecho una propuesta esta mañana. Si tiene datos, si tiene informaciones importantes para el caso Haidar, señor Presidente, que nos las facilite y que el Pleno tome una decisión esta tarde al inicio del debate.